Za těchto okolností Evropská unie musí zřetelně a při každém jednání na vysoké úrovni učinit prohlášení odsuzující diskriminaci křesťanů v Číně. Evropská unie a členské státy také z tohoto pronásledování musí vyvodit důsledky, když čínští občané žádají o azyl v Evropě.